Na druhej strane Turecko už dlho reálne okupuje veľkú časť cyperského ostrova, a teda aj časti územia Európskej únie. V tomto kontexte je skutočne komické, že Európska únia vôbec pripúšťa diskusiu o obmedzovaní práva Cyperskej republiky na prieskumné vrty v jej teritoriálnych vodách, ktorú nastolilo Turecko. Ja rozumiem tomu, že aj Turci by chceli profitovať z bohatstva, ktoré sa v pobrežných vodách Cypru, a teda aj Európskej únie nachádza.

Myslím si, že pre oprávnenú verejnú kritiku tureckých vojenských hrozieb nájdeme podporu aj u našich partnerov v Spojených štátoch či v medzinárodnom spoločenstve.